No i co, z tego powodu nie będziemy jedli mięsa? Jeśli zwierzęta nie płacą podatków, to nie mają swojej reprezentacji i Parlament nie powinien się zajmować ich prawami.